Izvoli. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. najprej moram povedati, da se bom osredotočil na Ministrstvo za zdravje in tukaj moram povedati, da v osmih urah hearinga, ki smo ga imeli za torej za ministra torej z ministrom za, kandidatom za ministra za zdravje. smo poslušali vse tisto, kar ni ključnega pomena. Nismo pa slišali konkretnih rešitev. Namesto konkretnih rešitev smo dobili analizo stanja v zdravstvenem sistemu. Jaz mislim, da so se pacienti, naši ljudje, državljanke in državljani, naveličali poslušanja teh analiz. To gre za, za, velikokrat za zapravljanje denarja, nekih konkretnih rezultatov na rešitve, ki jih pričakujejo pacienti, pa ni. morda bi vam prebral en zapis, ki ga je napisal eden izmed zdravnikov, pa bom potem povedal, zakaj. zdravstvo je postalo težava prav zaradi politike. podobnega mnenja je tudi kirurg Erik Brecelj. A ta ob enem opozarja, zdravstvo je postalo težava prav zaradi politike. Rešitve so zelo enostavne, če bi jih politika hotela sprejeti. Predpogoj za to pa je, da odklopi lobije. Če je treba, da se tudi udari z njimi. Tukaj seveda mislil, najverjetneje na Forum enaindvajset gospoda Zemljariča and company. In nadaljuje: "Prav pritiski lobijev naj bi bili tudi glavni razlog za odstope zdajšnjega zdravstvenega ministra Sama Fakina." In nadaljuje: "Zdaj bo priložnost za reševanje slovenskega zdravstva dobil Aleš Šabeder. Čim boste na določenih področjih videli, da ne naredi tistega, kar je jasno slepcu, potem je gospod bodoči minister del lobijev oziroma mu vlada ne dovoli, da bi ukrepal proti njim," opozarja kirurg Brecelj. Torej, iz tega lahko razberemo, da nam bo zelo kmalu jasno ali za predlogom gospoda kandidata, minister za zdravje, stoji Marjan Šarec s celotno vladno ekipo. Če temu ne bo tako in če temu ni tako že v tem trenutku, ko ga predlagajo kaj, kot kandidata, se v zdravstvenem sistemu ne bo premaknilo nič. Jaz menim, da vsi tisti, ki poznate delovanje zdravstvenega sistema, lahko ugotavljate in lahko potrdite, da ta moja trditev drži . Če nimaš popolne podpore predsednika vlade in vseh ključnih ministrov, torej kompletne vlade, v tem sistemu enostavno nimaš možnosti. Zaradi tega, ker so resnično ti lobijev, katerih sem prej govoril, tako močni in so zasidrani vse pore našega sistema. Gospod kandidat za ministra je predlagal torej je pokazal določene slide, kjer je zapisal naslednje: "Pot prvo ureditev čakalnih dob." Napisal pa je na vrh zadovoljni bolnik. jaz se sprašujem, a poznate katerega zadovoljnega bolnika? A je kdo zadovoljen, če je bolan? Že to se mi zdi smešno, nedopustno in nesprejemljivo. In ko govorimo o čakalnih dobah, bom vam navedel na kratko samo nekaj konkretnih podatkov. Na dan prvi tretji dva devetnajst je za petindvajset izbranih vrst na prvi pregled čakalo enainšestdeset tisoč osemsto pet oseb. Nad nedopustno čakalno dobo sedemindvajset tisoč tristo deset oseb, torej skoraj štiriinštirideset cela devetnajst odstotka vseh čakajočih. UKC Ljubljana, dermatološka klinika petsto šestintrideset dni. revmatologija prvi pregled štiristo osemdeset dni. Največ čakajočih na prvi pregled, s stanjem na dan prvi tretji dva devetnajst glede na stopnjo nujnosti. Največ čakajočih pri prvi stopnji, pri stopnji nujnosti, redno enaintrideset tisoč devetsto trideset pacientov. Stopnja nujnosti hitro jih čaka sedemindvajset tisoč sto petinsedemdeset. Največ čakajočih pri dermatološkem pregled, za torej za dermatološki pregled, trinajst tisoč šeststo štiriinšestdeset. Redno in hitro največ ortopedski pregled, trinajst tisoč štiristo triinosemdeset in tako dalje in tako dalje in še bi lahko našteval. Torej, govorimo o sistemu, kjer nekateri ustvarjalci govorite in trdite, da je dober. Da so pacienti zadovoljni. Samo ti podatki, jaz mislim, da so presegli vse meje nekega normalnega funkcioniranja, nekega podsistema v katerikoli državi. In tukaj ima gospod kandidat za ministra, Šabeder, zelo, zelo, zelo veliko polje, ker bo moral zelo, zelo pridno delati , če bo hotel, to pod številko ena te zadeve urediti tako, kot mislim, da bi v nekaj normalni državi morala, moralo biti stanje . Potem je napisal tukaj pod točko dva na slidu: "Ustrezna infrastruktura in oprema." In med drugim je povedal, da samo v UKC Maribor, rekel je naslednje, da se, seveda, da se niso, da se niso pravočasno oziroma se niso dovolj ažurno prijavljali na investicije. In sedaj, nekje preračunano, bi za UKC Maribor, če bi želeli, da bi vse normalno funkcioniralo, morali vložiti sto milijonov evrov. Si znate predstavljati, kaj to pomeni, samo v en klinični center. Kje so vse ostale investicije? Koliko denarja je potrebnega za to, da bi sistem spravili v red, jaz temu pravim, in da bi in torej vložili toliko denarja v investicije, da bi ti sistemi lahko normalno funkcionirali. Potem, sistemski cilji. Tukaj je izpostavil pod številko ena posodobitev zakonodaje. In glejte, spoštovani gospe in gospodje, koliko časa je ta koalicija praktično, ki je danes tukaj v Državnem zboru, med njimi večina poslancev, ki ste že kar nekaj časa v parlamentu, imela možnost urediti. Pod številko ena je zapisal: "Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju." Pod številko dva: "Zakon o upravljanju javnih zavodih", in pod številko tri: "Zakon o dolgotrajni oskrbi." Kje ste bili teh osem let, od dva enajst pa do danes, dva devetnajst. Od tega ni bilo narejenega nič. In danes sem nekatere razpavljavke in razpravljavce iz teh strank poslušal, kako je treba čimprej to narediti, kako je treba čimprej to rešiti in tako dalje. Kje ste bili osem let? Kje ste bili osem let, vas sprašujem? In potem veliko govora o, je o javnem zdravstvu. Vsi smo za javno zdravstvo. Ampak poglejte. Na koncu je neverjetno. In se sprašujem seveda, zakaj ljudje vedno težje pridejo do kvalitetnih brezplačnih storitev? Mladi srčni bolniki umirajo. Zdravniki in medicinske sestre pa se, pa iz tega sistema bežijo. Kakšen je to sistem javnega zdravstva? In vsak drug pacient, s katerim se pogovarjam, mora skoraj iti, skoraj iti, rešiti problem privat. To je za vas, tisti, ki govorite v javnem zdravstvu, javno zdravstvo. Ne vem, o čem govorite. Ali živite v, na luni ali pa kateremkoli drugem svetu. To je realnost, o katerem jaz govorim. To vsi veste. Vsi smo za ta sistem in toliko poslušam napadov na koncesionarje, ki so sestavni del javne mreže. Mi imamo problem, ker nimamo urejene javne mreže, ker nimamo urejene primarne in sekundarne mreže. In če bi bilo to, bi stvari potekale drugače. In recimo poznam družinskega zdravnika, ki ima tri tisoč petsto pacientov. In bomo zdravstveni zato vsiljuje enega drugega zdravnika, pacienti pa od njega nočejo. On pa ne dobi razširitve dejavnosti. Kakšen sistem je to? In tukaj seveda pričakujem od kandidata za ministra, da bo tukaj nastopil tako, kot je to potrebno. Mi imamo Zakon o pacientovih pravicah, kjer jasno določa, kakšne so pravice pacienta. Da ga ne bo nihče ne more prisiliti, da gre od enega zdravnika k drugemu. Če on to ne želi. To so problemi in anomalije, ki jih je treba urediti. In jaz tukaj seveda pričakujem od kandidata za ministra, da bo te stvari resnično reševal tako, kot je zapisal na teh slidih. Mi imamo to shranjeno in čez pol leta, leto dni bomo seveda poskušali ministra povprašati, koliko od tega, kar je tukaj zapisanega na tak način, je bilo uresničenega. In na koncu, če se še dotaknem samo korupcije in javnih razpisov. Tukaj se tudi kandidat za ministra zaveda še kako, kako problematična je ta zadeva, zadeva, je pa res, da je zapisal, kot sistemski cilj šele na točko pet. Vsi pa vemo, da je ena izmed ključnih problemov delovanje našega zdravstvenega sistema. In upam, da bo minister to točko premaknil na številka ena. Ker če ste poslušali to, kar je gospod doktor Brecelj napisal, ne, potem jaz upam, da vam je vse jasno, kar se dogaja v zdravstvenem sistemu. In zakaj bolniki čakajo tako dolgo v teh čakalnih vrstah, ki sem jih tudi danes navedel, in mislim, da so katastrofalne in da so kritične, in tukaj nujno potrebujemo takojšnje ukrepe. Ne da se bo zgodilo, da osem let, tako kot zdajle, ta koalicija, približno isti ljudje skoraj, morda tu in tam je kateri, ki je novi, ste osem let imeli možnost odločiti, to zakonodajo spremeniti, vse to narediti. Samo malo vas je tistih, ki ste novi. Tistim se opravičujem. Tisti, ki ste novi. Večina ste pa isti. Ali v stranki SMC ali v stranki v Levica, Združena Levica ali kaj ste že bili, potem Golobičeva stranka Zares, pa, pa LDS pa ne vem, kaj že vse tukaj, na kakšen način ste vse priplezali v Državni zbor. Da ste sedeže zasedli in da držite štango takemu razvoju in taki mafiji ki praktično kontrolira našo družbo. Mislim, da je to nedopustno in skrajno neprimerno. Upam pa, da ste se tudi česa naučili, ko sedite tukaj v parlamentu in počasi razumete tako, ko se je zbudil očitno gospod, ko sem prej govoril, če mi pomagaš samo, Jani Möderndorfer, ko je spoznal , da javni zdravstveni sistem ne more zdržati brez sodelovanja privatnega sistema. To je spoznal. Koliko časa je rabil? Da mu je kliknilo v glavi, da to ni tako, kot nekdo misli, da, da, da, da, da sistem funkcionira kar samo po sebi. Še kako je treba vse sile povezati, da bomo našli rešitve za to, da bodo pacienti na koncu zadovoljni ali pa najbolj zadovoljni. In jaz upam, da bo kandidat za ministra razumel tudi to, kar mu poskušamo tukaj danes povedati in razložiti. Po tistem, kar nam je pa povedal, pa s tem, moram reči, nisem bil zadovoljen, ker analiza zdravstvenega sistema, jo poznamo vsi dovolj dobro. To ni rešitev. Mi potrebujemo konkretne in takojšnje rešitve. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima doktor